Este o gaură neagră în care se scurg banii oamenilor și, de multe ori, viețile lor. Noua directivă europeană privind combaterea spălării banilor prin mijloace penale încearcă să corecteze o parte din aceste lipsuri. Elimină legătura dintre infracțiunea principală, de spălare de bani, și infracțiunea predicat, cea prin care se produc banii murdari care trebuie să fie spălați de către infractori. Deci nu este nevoie de o condamnare anterioară sau să cunoaștem autorul activității infracționale care a generat banii murdari. Tot directiva introduce excepții de la principiul dublei incriminări pentru toate infracțiunile grave, face posibilă urmărirea penală și condamnarea spălării de bani, chiar dacă activitatea infracțională care a generat bunurile a fost comisă într o altă țară și așa mai departe. Deci vom avea infracțiuni comune pentru toate statele membre pentru spălarea de bani.